Sie war vom Flüchtlingsstrom völlig überrascht. Jetzt, wo all jene kommen, die daheim nicht die Ärmel aufkrempeln und das Land nicht aufbauen wollen, appelliert man an Italien, die tunesischen Wirtschaftsflüchtlinge nicht einfach wieder zurückzuschicken. Aber genau das ist ja das Problem. Solange Wirtschaftsflüchtlinge nicht umgehend zurückgeschickt werden, und zwar ohne Rückführungshilfen, werden wir immer wieder von Wirtschaftsflüchtlingswellen überschwemmt werden. Zehntausende in den Nachbarländern stehen ja schon in den Startlöchern. Massenamnestie und großzügiges Hinwegsehen über die Tatsache, dass die meisten nur Wohlstandsasylanten sind, hat in der Vergangenheit immer wieder neue Flüchtlingsströme angeregt. Wenn wir jetzt Aufteilungsquoten für Asylverfahren einführen, statt die Wirtschaftsflüchtlinge sofort zurückzuschicken, setzen wir nur immer wieder neue Anreize für ähnliche Vorgänge.